Madame la Présidente, Madame la Commissaire, chers collègues, lorsque le programme européen d'aide alimentaire aux plus démunis a été mis en place pour permettre le fonctionnement des réseaux d'excellence que constituent les banques alimentaires ou les restos du cœur qu'avait intelligemment, malheureusement, créés

Je ne le crois pas.

Pourquoi faudrait il le tailler en pièces, comme la Commission vient de le faire dans sa présentation du budget

Là encore, on voudrait nous dire qu'il s'agit d'une politique à mener uniquement au niveau des États membres.

Le concept de solidarité doit être un concept européen car, sinon, cette solidarité perd son âme. Puis, ce programme est aujourd'hui victime des succès de la politique agricole, qui a conduit à épuiser les stocks et qui interdit la reconstitution de ceux ci.

Enfin, l'article 9 du traité de Lisbonne, certains semblent l'avoir oublié. Pourtant, il nous dit que, dans toutes les politiques de l'Union européenne, la question de la lutte contre l'exclusion sociale doit être au cœur des politiques définies, des moyens mis en œuvre et des actions engagées. Où est cette cohérence de l'action de l'Union européenne?